Allen Warnungen vor Kreditverknappung zum Trotz hat die EU bekanntlich auf die diversen Basel Richtlinien gesetzt, obgleich der anglo amerikanische Raum, aus dem diese Forderungen ja kommen, schon bei der Umsetzung von Basel I nachlässig war. Eine Einmalaktion in Form von zweiundachtzig Milliarden Euro Förderung für Klein und Mittelbetriebe reicht meines Erachtens jedoch nicht, um Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte wiedergutzumachen. Zum einen sind die Basel Richtlinien zu überdenken und ist den Kleinen und Mittelbetrieben der nachhaltige Zugang zu EU Förderungen zu ermöglichen. Zum anderen sind bürokratische Erleichterungen endlich umzusetzen. Und überhaupt Die Tinte auf der Vereinbarung über die neuen strengen Haushaltsregeln ist noch nicht einmal trocken, und schon kommt es zur Nagelprobe. Wenn beispielsweise dem wirtschaftlichen Schwergewicht Spanien trotz seiner klaffenden Haushaltslöcher weitere Einsparungen nicht zuzumuten sind, andererseits Ungarn aber wegen angeblicher Verfehlungen der Budgetziele Fördergelder gestrichen werden, dann wird hier mit zweierlei Maß gemessen, und das ist nicht redlich.